Wir müssen nach der monetären Stabilisierung jetzt den Fokus voll auf das reale Wachstum der Wirtschaft legen. Dabei ist ein entscheidender Aspekt die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen.

Trotzdem gibt es gerade in den Krisen und Peripherieländern eine Kreditklemme im Mittelstand. Wir erwarten hier als Europäisches Parlament, dass die EIB alles tut, um die kleinen und mittleren Unternehmen stärker zu unterstützen.

Außerdem halten wir es für wichtig, dass die EIB bei den EU Projektbonds in der Infrastrukturfinanzierung eine Rolle spielt. Zusammenfassend sind wir dafür, dass Infrastruktur, Technologie und Innovation kurzum blaues Wachstum im Mittelpunkt der Strategie der EIB steht.